La deforestazione, così come gli incendi, sono certo causati da uomini, da leader che avallano lo sfruttamento delle risorse e delle persone, uno sfruttamento basato su un'idea vecchia e sbagliata di capitalismo, senza sostenibilità che promuova il benessere di tutti.

Ecco, buon vivere, cioè un rapporto armonioso tra uomo e creato, e questo buon vivere noi dovremmo farlo nostro, anche nelle politiche da ripensare dell'Unione. E io mi chiedo, perché non dobbiamo avere il coraggio di rivedere anche l'accordo del Mercosur per metterci criteri più stringenti di sostenibilità ambientale? E perché non abbiamo il coraggio di dire che non si può fare gli ambientalisti, come dice qualcuno, con le foreste degli altri, di paesi che vogliono avere una via di sviluppo? È un problema anche nostro e penso che l'Europa dovrebbe contribuire a un piano per la riforestazione.